Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima classifica di Reporter senza frontiere sulla libertà di stampa, l'Italia si piazza al cinquantasettesimo posto su 179 paesi, guadagnando soltanto quattro posizioni rispetto all'anno precedente.

Incidono su questo risultato le leggi italiane in materia di diffamazione e le ripetute proposte di legge cosiddette bavaglio, presentate negli ultimi anni dalle forze conservatrici di destra. L'Italia soffre, nel settore televisivo, dove vive un sostanziale duopolio, ma anche in quello più ampio dell'editoria, di una fortissima concentrazione che mina il pluralismo e le diversità culturali e conduce a uniformità di contenuti a ciò si aggiunge un enorme e imbarazzante conflitto di interessi cui la politica non ha saputo dare alcuna soluzione. In questo caso e in questo senso il ruolo delle istituzioni europee risulta fondamentale nel garantire che la Carta europea per la libertà di stampa e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano non soltanto rispettate, ma anche implementate per far sì che quei paesi che scontano grandi ritardi in termini di libertà di informazione e di pluralismo compiano passi in avanti sostanziali. La Commissione dovrebbe presentare un'iniziativa legislativa in materia per fissare alcuni requisiti minimi per gli Stati membri.